Et pourtant nous ne sommes pas sûrs d'y parvenir.

Il y a d'abord ce sommet d'octobre qu'il faut réussir. Nous comptons sur vous pour transformer la donne et pour convaincre les chefs d'État et de gouvernement, par l'intermédiaire du président Barroso, pour qu'enfin ces objectifs contraignants soient adoptés.

Cette question des inégalités nous incite à faire valoir l'enjeu du volet financier que vous avez mentionné, auquel nous sommes très attachés et qui concerne aussi les inégalités dans nos États membres. Et enfin, bien évidemment, se pose la question du modèle de croissance et donc de savoir quel est le modèle qui nous permet d'être en harmonie avec une stratégie cohérente en Europe et à l'échelle mondiale.